Agricoltori e produttori agroalimentari, come sappiamo, sono vulnerabili, purtroppo, a pratiche commerciali sleali poiché il settore agroalimentare è caratterizzato da forti squilibri nel potere contrattuale fra piccoli e grandi operatori, i quali talvolta impongono ai loro partner condizioni che si discostano dalla buona fede e dalla correttezza commerciale e che possono anche compromettere la qualità dei prodotti offerti ai consumatori. Grazie alla direttiva di cui oggi discutiamo verrà finalmente introdotto un livello minimo comune di tutela in tutta l'Unione europea attraverso la proibizione di 16 pratiche sleali unilateralmente imposte da un partner ad un altro, quali ad esempio i ritardi di pagamento o le cancellazioni last minute degli ordini. Va sottolineata l'importanza delle misure finalizzate a rafforzare la cooperazione fra le autorità nazionali e lo scambio di buone pratiche, al fine di garantire una omogenea applicazione nell'ambito dell'Unione delle regole e delle misure contenute nella direttiva, volte a tutelare gli agricoltori e ad assicurare prodotti di qualità.